dag farið fram ítarleg umræða um stöðuna í efnahagsmálum og ákvörðun ríkisstjórnarinnar um að leita til alþjóðagjaldeyrissjóðsins og forsætisráðherra hæstvirtur gerði hér grein fyrir málinu með skýrslugjöf hér fyrr í dag ég vil segja það að ég tel að þær umræður sem hér hafa farið fram hafi verið yfirgripsmiklar og málefnalegar í öllum meginatriðum þó að sjálfsögðu komi til þess í snarpri umræðu af þessum toga að það fljúgi hér ýmis orð manna á milli og sumum sárnar það sem sagt er og öðrum finnst að það sé ekki málefnalegt innlegg en í öllum meginatriðum tel ég að það hafi verið ég er þeirrar skoðunar að fátt handbært hafi í raun verið í ræðu hæstvirts forsætisráðherra því það var almenn yfirferð yfir málið og mér fannst að miklu leyti afsökun á því hvernig að öllu hefur verið staðið það var að mínu mati gæðamunur á framlagi hæstvirtur forsætisráðherra annars vegar og hæstvirtur utanríkisráðherra hins vegar því hæstvirtur utanríkisráðherra formaður samfylkingarinnar bar þó við að lýsa því í hverju eða hverjar ættu að vera pólitískar forsendur í endurreisn á íslandi eins og það blasti við henni og í þeirri lýsingu var með mínum pólitísku gleraugum séð ekkert rúm fyrir sjálfstæðisflokkinn við stjórnvölinn

í máli þingmanna vinstri hreyfingarinnar græns framboðs að það hafi verið haldið illa á málum að mörgu leyti við hefðum á fyrri stigum átt að leita til vina okkar á norðurlöndum einkum norðmanna hér hefur verið nokkuð orðaskak um það hvort að aðstoð alþjóðagjaldeyrissjóðsins hafi verið skilyrði eða forsenda fyrir slíkri fyrirgreiðslu ég er sannfærður um að það var það ekki í upphafi að minnsta kosti og við hefðum verið betur sett jafnvel með aðkomu alþjóðagjaldeyrissjóðsins ef við hefðum verið hér með ráðgjafateymi undir norrænni forustu vegna þess að það hefði verið annars konar yfirbragð annars konar pólitísk sýn á málin heldur en ella er það er auðvitað afar ósannfærandi og í raun ekki boðlegt hversu margræð svör ráðamanna eru hér um það hvað orsakaði stýrivaxtahækkun seðlabankans sem nú var ákveðin úr tólf prósent í átján prósent það hefur verið bent á það hér að það eru að minnsta kosti þrjár skýringar á ferðinni og athygli vekur auðvitað tilkynning frá seðlabanka íslands þar sem hann tekur að sér að ákveða það að einn liður að minnsta kosti í svokölluðu samningsuppkasti eða samningsgerð letter of intent á milli ríkisstjórnar íslands og sendinefndar alþjóðagjaldeyrissjóðsins sé ekki lengur trúnaðarmál og hann veiti hér upplýsingar um það hvað felst í þessum nítjánda tölulið það er að það skuli hækka

í átján prósent þetta vekur auðvitað athygli og það hlýtur að vekja upp spurninguna um það hvort seðlabankinn sé orðinn eins konar fréttafulltrúi ríkisstjórnar íslands

alltaf það er auðvitað ekkert í þessu sem á að vera svo mikið leyndarmál að þingið og þjóðin eigi ekki að fá upplýsingar um það hvað ráðamenn þjóðarinnar eru að hugsa í þessu sambandi það getur ekki spillt fyrir það er algjörlega óhugsandi og það er miklu betra fyrir ráðamenn að standa þannig að málum að segja þinginu og segja þjóðinni hvað þeir eru að hugsa og fá þá fólk í lið með sér í þeim málflutningi nú eða þá að það komi fram gagnrýnisraddir og menn taki þá umræðu þetta vildi ég segja um þessa þætti virðulegur forseti ég ætla hér að fara örlítið í það sem ég tel að eigi að vera brýnustu verkefni okkar hér á næstunni atvinnuástandið er að mínu viti algjört lykilatriði það að tryggja eins hátt atvinnustig og unnt er og sporna við atvinnuleysi og landflótta því er spáð í algjörlega nýrri hagspá alþýðusambands íslands sem mér barst í hendur í dag að hér geti orðið á næstu árum tíu prósent atvinnuleysi umfram ný störf það er auðvitað gríðarlega hátt hlutfall af okkar vinnuafli og miklu miklu hærra heldur en við höfum séð hér um langt langt skeið ef nokkurn tímann opinberir aðilar verða að stuðla að margháttuðum lausnum í því efni að sporna við atvinnuleysi viðhaldsverkefnum og framkvæmdum vítt og breitt um landið styðja við hvers konar sprotaverkefni til dæmis í samstarfi við atvinnuleysistryggingasjóð og fleiri aðila fjölga náms og endurmenntunarmöguleikum og margt fleira það þarf að styðja við mikilvægar grunnatvinnugreinar eins og sjávarútveginn og landbúnaðinn og ferðaþjónustu til þess að skapa fleiri störf og meiri verðmæti út úr þessum atvinnugreinum við þurfum að styrkja velferðarkerfið við þurfum að halda hvert utan um annað það er mikilvægt á tímum sem þessum og styðja við hvers kyns félagsleg úrræði það er mikilvægt að fólk geti leitað sér félagslegrar ráðgjafar og stuðnings inni í velferðarkerfinu hjá sveitarfélögunum þau munu bera þar þyngstu byrðarnar þess vegna er mikilvægt að styrkja afkomu sveitarfélaganna því þau munu sannarlega gegna lykilhlutverki ég nefni hluti eins og skólamáltíðirnar og leikskólana sem eru mikilvægir útgjaldapóstar hjá mörgum fjölskyldum í landinu og við ættum nú að hugleiða hvort við getum með einhverjum hætti komið til móts við þær þannig að þessir þættir verði ekki þeir sem fjölskyldurnar skera niður við sig á þessum erfiðu tímum við þurfum að tryggja afkomu heimilanna og fyrirtækjanna í landinu við þurfum sérstakar ráðstafanir vegna íbúðarlánanna og skuldastöðu fyrirtækja til dæmis með vaxta og húsnæðisbótum lengingu lána eða niðurfærslu lána eins og hér hefur verið nefnt í umræðunni og ég tek undir að sjálfsögðu verðum við að vinna bug á verðbólgunni það er sársaukafullt verkefni en það er líka óhjákvæmilegt í því efni vil ég nefna að við þurfum að taka á launadeilum í samfélaginu og koma á meiri jöfnuði ofurlaunin sem hér hafa tíðkast í bankakerfinu en líka annars staðar meðal annars í stjórnunarstöðum hjá ríkinu verða að heyra sögunni til vextirnar verða að lækka þeir eru að sliga atvinnulífið og fjölskyldurnar í landinu og stýrivaxtahækkun seðlabankans er að mínu viti tvíbent vopn í þeirri baráttu hún er í anda harðrar peningamálastefnu og meðal fræðimanna eru afar skiptar skoðanir um þessa leið svo ekki sé meira sagt hún hefur sannarlega mistekist víða um lönd þar sem alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur lagt hönd á plóg auðvitað vonumst við til þess að svo verði ekki að þetta sé skammvinn hækkun og að markmiðið sé og það takist að slá á verðbólguna með henni ég held hins vegar að miðað við það umfang og það aktívitet ef svo má segja þá virkni sem er í hagkerfinu að þá sé alls ekki víst að þessi leið dugi eða sé rétt til þess heldur þvert á móti geti hún fyrst og fremst virkað eins og það sé verið að skrúfa frystir úr mínus tólf gráðum í mínus átján við þurfum líka að styrkja tekjur hins opinbera ríkis og sveitarfélaga það kostar að sjálfsögðu álögur og þá er mest um vert að þeir sem eru aflögufærir beri þær byrðar og í því efni er fróðlegt að huga að því hvernig þróunin hefur verið í nýlegri skýrslu frá fjármálaráðuneytinu sem að vísu hefur ekki verið dreift mjög víða að þá kemur fram staðfesting loks á því sem meðal annars stefán ólafsson prófessor hefur verið að halda hér fram í gegnum árin að tekjulægstu hóparnir í samfélaginu hafa verið að taka á sig auknar skattbyrðar á meðan tekjuháu hóparnir hafa fengið skattalækkun það er fróðlegt að sjá að fjármálaráðuneytið sem mótmælti hér og fór í hvern leiðangurinn á fætur öðrum gegn stefáni ólafssyni prófessor er nú að viðurkenna það sem hann hefur verið að rannsaka að sjálfsögðu verðum við að endurskoða peningamálastefnuna og gjaldmiðilsmálið þarf að sjálfsögðu að taka þar til umfjöllunar þar verður allt að vera undir líka hin veika íslenska króna þótt verkefnið sé nú óhjákvæmilegt að styrkja hana eins og kostur er enda skiptir gríðarlegu máli komi til þess að við tökum upp annan gjaldmiðil hver sem hann kann nú að vera á hvaða gengi það er gert og við hvaða efnahagslegu aðstæður það er gert þar verðum við að koma fram af styrkleik þegar að því kemur og ef svo verður þrátt fyrir mótlæti þá verðum við að vera bjartsýn við höfum áður séð hann svartan kannski ekki eins svartan og nú en engu að síður við getum tekist á við erfiðleikana saman en þá verður líka ríkisstjórnin að treysta þingi og þjóð fyrir því sem hún er að gera og taka ákvarðanir í sátt og samstöðu og hleypa fleirum að stefnumótuninni annars er hún algjörlega á berangri eins og kannanir sýna að vísu að ríkisstjórnin sé nú við eigum að endurreisa íslenskt samfélag með félagslegt réttlæti og jöfnuð að leiðarljósi og á grundvelli sjálfbærrar atvinnustefnu og ganga hnarreist til móts við komandi tíð